W toku dyskusji na temat kształtu Służby Działań Zewnętrznych nie możemy pomijać czy marginalizować kwestii zachowania odpowiedniego balansu geograficznego wśród zatrudnionych urzędników. W chwili obecnej liczba pracowników pochodzących z krajów starej 15 w sposób znaczy i nieproporcjonalny przewyższa liczbę pracowników z nowych krajów członkowskich.

2004. W gronie mianowanych ostatnio 29 ambasadorów tylko 4 pochodzi z nowych krajów członkowskich. Nie możemy dopuścić, by taki podział stał się regułą funkcjonowania przyszłej Służby Działań Zewnętrznych.

Jestem też przekonany, że zastosowanie okresu przejściowego, w czasie którego nieproporcjonalnie niska reprezentacja nowych państw członkowskich zostałaby stopniowo wyrównana, pozwoli nam w sposób sprawny i skuteczny osiągnąć stan, dzięki któremu nasz cel, jakim jest wypromowanie Unii Europejskiej na kluczowego gracza na arenie międzynarodowej, zostanie osiągnięty.